Les parlementaires qui sont ici, qui sont sans doute ceux qui sont le plus intéressés par leur participation à l'Assemblée paritaire ACP UE et peut être aussi par leur participation en commission du développement pour certains d'entre nous ou dans d'autres commissions parlementaires montrent à quel point parfois nous sommes isolés à travailler sur une question aussi importante.

On a été créé ou doublé, je dirais, par un autre lieu, d'autres lieux de suivi, le suivi des accords de partenariat économique. Quoi qu'on en pense sur le fond, il faut un suivi démocratique.

Nous avons certes un pouvoir d'impulsion, de dialogue, de rencontre, de prise en considération d'une série de problèmes, mais si nous ne pouvons pas suivre le volet économique, quoi qu'on pense par ailleurs et quels que soient les points de vue que nous ayons sur les accords de partenariat économique, si nous ne pouvons pas, au sein de l'APP les suivre, interroger et être la commission de suivi de ces accords, qui constituent vraiment le cœur des politiques économiques dans les relations entre l'Union européenne et ces pays, je pense que nous ratons un point extrêmement important.

Je plaide pour qu'on prenne du pouvoir dans cette assemblée et qu'on se donne les moyens d'exercer un réel pouvoir de parlement, d'assemblée jointe, par rapport à un exécutif qui travaille, entre autres, sur les accords de partenariat économique. Donc, je crois qu'il y a là un lieu très intéressant. Je vous demande et je pose la question, mes chers collègues sommes nous prêts, oui ou non, à l'occasion de ce rapport et à l'avenir, à aller un peu plus loin dans l'application de l'Assemblée jointe sur un suivi démocratique et parlementaire un peu plus puissant que celui dont nous disposons aujourd'hui, faute de quoi, peut être nous transformerons nous en une simple amicale des amis de l'Afrique, ce qui est tout à fait sympathique mais largement insuffisant pour la fonction parlementaire qui est la nôtre?